Yo daré datos objetivos del Primer Ministro. Le conocí siendo Secretario de Estado para la Seguridad.

Le conocí fundando el Partido con el que hoy gobierna. Y le conocí como Primer Ministro. Y tengo que informar a la Cámara de que el Reino de España le condecoró en la Asamblea Mundial de Interpol por su colaboración y por su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada.

También es un hecho objetivo y comprobable que la OSCE facilitó un informe muy positivo después de las elecciones regionales y presidenciales de